Paní předsedající, já jsem tuto zprávu podpořil, pokládám ten směr větší informovanosti o evropských volbách u voličů za správný a do tohoto směru samozřejmě patří i zvýraznění toho tématu díky špičkovým kandidátům. Je nepochybně důležité, aby voliči viděli, kdo kandiduje, aby mohli podpořit, aby mohla být samozřejmě velmi ostrá, ale férová volební soutěž.

Na druhou stranu bych byl trochu opatrný, aby se zcela oslabovalo právo Evropské rady navrhnout toho kandidáta. Já si myslím, že to nemusí být naprosto dané, že vítěz evropských voleb z pohledu těch špičkových kandidátů musí být automaticky nominován Evropskou radou.

A ten důvod druhý je rovněž jasný. Může docházet k marginalizaci některých členských států.